Madame la Présidente, nous sommes nombreux, bien sûr, à partager l'élan et l'ambition du projet de coopération, d'aide et de partenariat avec les pays tiers ciblés, partenariat que nous espérions depuis longtemps, depuis Tampere, comme l'a souligné tout à l'heure Guy Verhofstadt. Je voudrais vous prendre au mot, aujourd'hui, à propos de la priorité que vous avez placée en tout premier lieu, en tête du texte, celle de sauver les vies en Méditerranée, d'autant plus qu'il y a à peine 5 ou 6 jours, un naufrage terrible de 700 personnes a illustré cette urgence. Vous prendre au mot à propos de la vision stratégique, du changement de paradigme dont vous parliez, en vous proposant de le mettre en œuvre en actes, et pas seulement en mots ou en intentions. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas qu'au moment où nous travaillons d'arrache pied sur le règlement de création d'un corps européen de gardes frontières et de garde côtes, le Conseil et la Commission européenne refusent que le sauvetage et la recherche en mer soient un élément à part entière de la gestion intégrée des frontières extérieures.